Cu toate că în Europa avem cele mai ridicate standarde de viață din lume, sunt milioane de persoane care se află în imposibilitatea de a și asigura necesarul de hrană. Prin reducerea fondurilor totale pentru programul de aprovizionare cu alimente a persoanelor celor mai defavorizate din Uniunea Europeană, multe persoane vor fi lipsite de un drept fundamental, dreptul la hrană. Hotărârea Curții de Justiție trebuie dublată de găsirea unor soluții de continuare a programului pe termen mediu și lung, cu caracter permanent, și care să corespundă situației juridice. Politica agricolă comună este o politică socială, în care trebuie să se găsească reprezentați nu numai agricultorii, ci toți cetățenii europeni, în calitate de contribuabili. De aceea, sprijinirea persoanelor nevoiașe este o responsabilitate care trebuie să demonstreze unitatea în diversitate la nivel european.